Teší ma, že sa Európska únia rozhodla rozšíriť spoluprácu podľa programu nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami o ďalšie krajiny.

Obdivujem občanov Kórejskej ľudovodemokratickej republiky, že dlhé desaťročia tolerujú a znášajú šikanovanie militantného režimu, nerozumiem však úradníkom v Komisii, ktorí nám v predloženom návrhu nepriamo odporúčajú, aby sme Kim Čong ilovi pomohli zdokonaliť technickú základňu jeho vojenského priemyslu, aby mohol ešte účinnejšie zastrašovať a ohrozovať okolité krajiny. Som presvedčený, že modernizácia Kórejskej ľudovodemokratickej armády by nemala byť prioritou, na ktorú sa majú skladať občania Európskej únie, a že Kórejská ľudovodemokratická republika zatiaľ nepatrí do zoznamu krajín, ktoré v prílohe navrhovala Komisia.